Przy tej okazji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację rybołówstwa na małą skalę, które najbardziej odczuwa skutki bieżącej sytuacji gospodarczej w Europie. Omawiana obecnie w Komisji Rybołówstwa wspólna polityka rybacka poświęca oddzielny rozdział temu obszarowi rybołówstwa. Ma to niezwykle ważne znaczenie nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również kulturowym. Tradycja, ciągłość zawodu, przekazywalność doświadczeń, a co najważniejsze odpowiedzialność zawsze były związane z tą formą rybołówstwa. Należy zadbać o to, aby zawód ten miał możliwość kontynuacji, aby stworzyć warunki zachęcające młode pokolenia do kultywowania tego zawodu rybaka, by ta pokoleniowa tradycja nie zanikła. Tak więc Europejski Fundusz Rybacki musi pełnić formę pomocową, wsparcia rozwoju branży, nie zaś instrumentu stymulującego rybaków do rezygnacji ze swojego zawodu. Państwa członkowskie przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Rybackiego muszą realizować zrównoważoną politykę nie tylko w kontekście środowiska naturalnego, ale również w kontekście środowiska rybackiego.